Ten Parlament ustalił standard zobowiązujący państwa, rządy, parlament, środowiska polityczne do potępiania ekstremistycznych manifestacji pod sankcją współwiny w wypadku niepotępienia takiego czy innego ekscesu. W tym miesiącu w Paryżu miał miejsce niebywały skandal. Do manifestacji, którą właściwie trudno opisać, doszło w ratuszu miejskim. W obecności byłego premiera Republiki pana Manuela Vallsa, w obecności urzędującej mer pani Anne Hidalgo udekorowano międzynarodową Grand Prix świeckości Innę Szewczenko, nie tylko liderkę ekstremistycznego Femenu, ale osobę, która osobiście ścięła krzyż w Kijowie postawiony na miejscu kaźni tysięcy ludzi zamordowanych przez NKWD. Ta sprawa musi być potępiona w pierwszym rzędzie przez wszystkich, którzy takich potępień się domagają. Bardzo często słyszymy, że Parlament domaga się reakcji od naszego przewodniczącego. Dlatego zwracam się do pana przewodniczącego Tajaniego o wyraźne potępienie tej skandalicznej manifestacji. Również zdecydowanie zachęcam kolegów socjalistów do tego, żeby wyraźnie potępili ten eksces tak bardzo naruszający dobre imię waszego środowiska politycznego.